Evropský parlament zdůrazňuje právo Izraele bránit se proti útokům a apeluje na něj, aby k tomu účelu nepoužíval nepřiměřených prostředků.

Pro nás křesťany je Jeruzalém svatým městem a víme, že je stejně tak důležitý jak pro judaismus, tak pro islám. Přáli bychom si, aby toto město bylo městem míru a duchovního rozjímání, nikoliv konfliktů a válek.